Se calcula que 225 millones de mujeres en los países en desarrollo desearían prevenir o retrasar el embarazo, pero no tienen acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud disponibles. Más de 800 mujeres y niñas mueren a nivel mundial por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto todos los días, incluyendo abortos inseguros.

No estamos ahora ante un debate sobre aborto sí o aborto no. La ley mordaza de la Administración del señor Trump lo que hace es bloquear la financiación de todas aquellas organizaciones que están trabajando en el ámbito de la salud, salvando vidas de mujeres y facilitando el acceso a los métodos de planificación familiar —prevención de embarazos no deseados—. Por lo tanto, creo que es necesario que se traslade la sensibilidad de este Parlamento hacia una medida que está poniendo en peligro la vida de millones de mujeres. El señor comisario nos ha trasladado el compromiso que existe por parte de la Comisión Europea con respecto a fondos destinados a esta materia.

Y, además, esta misma mañana, en un informe aprobado en el Parlamento Europeo de forma mayoritaria, hemos pedido una mayor contribución por parte de las instituciones europeas en esta materia. Estamos hablando de la vida de millones de mujeres que no pueden acceder a estos servicios de planificación familiar si no es gracias a la labor que hacen estas organizaciones no gubernamentales, que creo que se merecen hoy, aquí, un gran agradecimiento por la labor que están desarrollando.